Vous aviez dit récemment, en juin, que finalement il n'y aurait pas de distribution directe, de financement direct de la Commission européenne, parce que nous n'étions pas dans le conseil d'administration.